Signor Presidente, onorevoli colleghi, terzo millennio, il millennio delle guerre per procura e dell'ipocrisia della cosiddetta comunità internazionale. Da una presunta transizione democratica siamo piombati nel bel mezzo di una catastrofe. Il modello Yemen è ormai un lontano ricordo, anzi si avvia a essere una nuova Siria, l'ennesimo tassello del mosaico della violenza in Medioriente. Anche noi abbiamo le nostre responsabilità, perché nel grande gioco del Medio Oriente, di questa regione, continua lo scontro tra Iran e Arabia Saudita e alleati per la supremazia nella scacchiera regionale.

Le grandi potenze continuano a scommettere su entrambi gli schieramenti, spostandosi con una certa disinvoltura secondo le circostanze, e nel frattempo le popolazioni locali coinvolte sono soltanto pedine sconfitte, sacrificate e dimenticate senza che nessuno abbia il coraggio di riconoscere che alla base si tratta meramente di un'instabilità voluta e finalizzata a riscrivere i rapporti di forza. Forse qualcuno nel Golfo sarà tentato di liquidarla dividendo lo Yemen in Yemen del nord e Yemen del sud, ma non certo con questo si troverà la soluzione adeguata, e nel frattempo nel nostro silenzio i contendenti vengono armati pesantemente in attesa dello scontro risolutivo. Non dobbiamo scegliere quale fazione ci vada più a genio, ma difendere l'unica fazione e l'unica vittima la popolazione civile. Non basta aiutare i profughi, bisogna anche estirpare questa malattia, questo gioco perverso delle guerre per procura. Ecco perché nel conflitto houthi salafiti, ovvero il grande gioco tra Teheran e Riad, dobbiamo intervenire ed essere durissimi contro chi finanzia e arma le due fazioni, chiunque sia, e ripeto chiunque sia. Perché finché tolleriamo guerre settarie per interesse siamo noi stessi anche adepti del settarismo.